Met deze formele toezegging aan de Europese Commissie dat de nieuwe mediawet zal worden aangepast en expliciet in lijn gebracht met de Europese fundamentele rechten, wordt gelukkig die onduidelijkheid weggenomen. Het is alleen jammer, beste collega's, dat een debat over mediapluralisme in dit huis altijd verzandt in nationale partijpolitieke spelletjes.

En dit gezegd zijnde denk ik, mevrouw de commissaris, dat uw nieuwe initiatief om een werkgroep op te starten over mediapluralisme een uitstekende zaak is en dat wij daar als Parlement uiteraard bijzonder graag aan meewerken en op in zullen gaan. Het is een prima opportuniteit om eindelijk au fond ten gronde, te gaan kijken, in te gaan op de grond van de zaak, mediapluralisme los van nationale emoties. Het is een prima initiatief om het medialandschap in de Europese Unie op een objectieve manier door te lichten.